Es ist durch die Rede des Herrn Kommissionspräsidenten ziemlich deutlich geworden, dass sich in der Europäischen Union ein klares Bild abzeichnet Es gibt die Gemeinschaftsinstitutionen, deren Überzeugungen sich weitgehend decken.

Das heißt, die Gemeinschaftsinstitutionen rücken zusammen. Das kann man von der anderen Seite der Seite der Regierungsinstitutionen, d.

Rat und Europäischer Rat wahrlich nicht behaupten. Denn die Situation ist nicht so, Kollege Daul, dass wir bis Weihnachten Lösungen brauchen, sondern wir brauchen die Lösungen jetzt! Weil die Situation in der Europäischen Union so dramatisch ist, dass wir zwei Dinge parallel tun müssen Wir müssen die Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation in den gefährdeten und in den noch stabilen Ländern der Europäischen Union im Auge behalten, und wir müssen zugleich begreifen, dass der Lissabon Vertrag nicht das Ende der europäischen Integration sein kann, sondern dass er ein Zwischenschritt ist, und dass wir weitere Vergemeinschaftungen von Politikfeldern brauchen, weil wir ansonsten ein weiteres schwerwiegendes Demokratiedefizit schaffen. Es ist doch völlig klar Wenn wir die Entscheidungen über unsere Währung, über unsere Wirtschafts und Finanzpolitik, die Haushaltspolitik, die Fiskalpolitik insgesamt, ausschließlich diesem permanenten Wiener Kongress überlassen, der sich hier Europäischer Rat nennt, wo die Mächtigen Europas nach Brüssel reisen und hinter verschlossenen Türen tagen, um anschließend den erstaunten Menschen mitzuteilen, was sie mal wieder nicht auf die Reihe gekriegt haben das kann nicht das Europa der Effektivität sein, des Vertrauens der Märkte und des Vertrauens der Bürger! Dieses zergliederte Europa, wo jeder Regierungschef an den taktischen Winkelzügen seiner nationalen Parlamentarier festhält, dieses Europa wird den Euro nicht stärken! Deshalb brauchen wir Vergemeinschaftungen. Wenn Sie Artikel 136 mit Kommission und Rat hier zitieren, Herr Präsident, da wollen wir als Parlament zukünftig immer dabei sein. Egal, was es in Europa an exekutivem Handeln gibt, das Parlament will mit dabei sein.

Die Menschen werden irre an ihren Regierungen. Das ist die Schlagzeile des Handelsblatts von heute. Die Regierungen machen die Menschen irre.

Jeden Tag eine andere Idee, aber keine Lösungen. Jetzt müssen wir die Banken rekapitalisieren. Vor drei Jahren haben wir auch die Banken rekapitalisieren müssen. Dann haben wir gesagt Aber unter Kontrolle und mit Entflechtung wie jetzt bei der Dexia Investmentbanking und traditionelles Banking müssen entflochten werden.

Wir sind in einer Situation, dass wir drei Jahre nach der schwersten Bankenkrise wieder die Banken rekapitalisieren müssen, ohne dass in der Zwischenzeit die notwendigen Regelungen geschaffen worden wären. Und das ist eine Situation, an der die Menschen wirklich irre werden.

Einfache Bürgerinnen und Bürger und ihr Staat sind unwichtig, Kapitalgesellschaften sind alles! Ich zitiere Ihnen jetzt einen Fachmann Deswegen werden die Menschen irre an ihren Regierungen Dem Steuerzahler das Geld nehmen, es den Banken geben, und die Aktionäre verdienen dabei. Wenn der Steuerzahler zahlt, dann ist er bitte auch Aktionär! Die Banken haben Teile ihrer Gewinne an den Staatshaushalt abzuführen. Das ist meine altmodische Sicht der Dinge. sagt Jean Claude Juncker, Ministerpräsident von Luxemburg! Und der Kommissionspräsident sagt Wir brauchen die Finanztransaktionssteuer. Angela Merkel und Nicolas Sarkozy kriegen sie nicht auf die Reihe. Deshalb haben wir keine Zeit bis Weihnachten, deshalb müssen wir jetzt handeln! Deshalb will ich Ihnen ganz deutlich sagen Wir hoffen, dass Sie den Mut, den Sie jetzt hier vor diesem Haus zwei Mal aufgebracht haben, auch

Und dann wünschte ich mir, dass Sie zu uns kämen und Bericht erstatteten.

Ich nehme an, Herr Tusk kann auch nicht kommen. Ich weiß nicht, was Sie alle drei den Chinesen erzählen, vielleicht immer das Gleiche schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.

das. Deshalb wäre es wichtig, dass der Ratspräsident nach einem so wichtigen Gipfel vor dem Europäischen Parlament seine Erklärung abgibt, damit wir endlich wissen, ob die Staats und Regierungschefs ihre Aufgabe erfüllen.